ainsi l'esclavage pour dette à l'encontre de ce peuple, le même esclavage pour dette qui avait été supprimé par Solon en 500 avant Jésus Christ. Permettez moi de vous dire qu'il s'agit là, tout de même, d'une belle régression.

Nous savons tous que devrait alors s'appliquer le texte voté en 2014 par ce Parlement, que nous avons surnommé le mur mécanisme unique de résolution. Vous enverrez alors dans ce mur tous les épargnants

Non? Vous l'avez soigneusement caché à vos électeurs?

Ce réexamen n'aura pas lieu avant le 3 juillet 2020.

Lorsque les citoyens des pays européens comprendront vos manœuvres, la confiance des déposants envers leur système bancaire sera détruite, ce qui accélérera les Bank Runs dans les situations de crise. Mais vous n'avez pas le choix, pour tenter de sauver une fois de plus, l'euro, fût ce au prix d'une confiscation des dépôts bancaires de vos citoyens. Vous avez donc honteusement voté ce texte puis caché à tous les épargnants que vous pourrez les spolier de leurs économies en cas de faillite de leur banque.